i podwyższenie docelowego poziomu inwestycji, które mają przy jego wsparciu powstać, do kwoty 500 mld euro należy zdecydowanie poprzeć, ponieważ pobudzanie inwestycji realizowanych z jego udziałem przynosi pozytywne rezultaty w gospodarce całej Unii.

Rozważona powinna być także kwalifikowalność do wsparcia EFIS projektów z sektora obronnego, tak istotnego dla gospodarek wielu krajów Unii. Pożądanym rozwiązaniem byłoby także umożliwienie wykorzystania EFIS jako wkładu krajowego w projektach finansowanych ze środków europejskich oraz instrumentu Łącząc Europęˮ. Do tej pory jest to niemożliwe, podczas gdy w przypadku tradycyjnego finansowania oferowanego przez EBI istnieje taka możliwość.